frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra lögum númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og sex með síðari tíma breytingum það er að okkar mati í hreyfingunni sem flytjum þetta mál en meðflutningsmenn eru háttvirtir þingmenn margrét tryggvadóttir og birgitta jónsdóttir að það sé tímabært að taka með afgerandi hætti á þeim

áttunda bindi skýrslu rannsóknarnefndar alþingis ber heitið siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna tvö þúsund og átta í kafla tvö þrjú segir með leyfi forseta eitt augljósasta tæki viðskiptalífsins til að hafa áhrif á stjórnmálamenn eru bein fjárframlög bæði til stjórnmálaflokka og einstakra stjórnmálamanna enn fremur segir í niðurlagi kaflans þar sem ályktanir eru dregnar

stjórnmála ekki er líðandi að gæslumenn almannahagsmuna gangi erinda einkafyrirtækja með þeim hætti sem gert var í aðdraganda bankahrunsins vegna ábendinga evrópuríkja gegn spillingu gegn var sett á laggirnar nefnd sem endurskoðaði lög um fjármál stjórnmálasamtaka sem sett voru árið tvö þúsund og sex líka vegna ábendinga gegn og það er svo sérstakt rannsóknarefni hvers vegna sú löggjöf sem samþykkt var árið tvö þúsund og sex hefur leitt af sér stórauknar fjárveitingar til flokkanna úr ríkissjóði eins og guðmundur magnússon segir í bókinni nýja ísland listin að týna sjálfri sér á blaðsíðu hundrað fjörutíu og fjögur niðurstaðan úr umræddri endurskoðunarvinnu var því lagasetning sem tók gildi í september tvö þúsund og tíu það mál var lagt fram af formönnum allra flokka á þingi utan hreyfingarinnar sem gagnrýndi að þau lög gerðu hvorki ráð fyrir að rofin verði óeðlileg tengsl milli viðskipta og stjórnmála né að jafnræðis væri gætt við úthlutun opinberra fjármuna stjórnmálasamtök og stjórnmálamenn geta áfram tekið við peningum frá fyrirtækjum þá er flokkum og flokksmönnum heimilt að taka við peningum frá einstaklingum án þess að upplýst sé í öllum tilfellum um viðkomandi styrkveitendur þessar ráðstafanir eru í andstöðu við markmið laganna sjálfra sem er að draga úr hættu á hagsmunaárekstrum og tryggja gagnsæi í fjármálum eins og segir í markmiði laganna einnig er lögunum ætlað að auka traust á stjórnmálastarfsemi og efla lýðræðið að þessu leyti eru lögin í innra ósamræmi sem seint verða talin vönduð lagasetning gagnrýni hreyfingarinnar á þau lög virtist skila sér að einhverju marki í umræðum um málið á alþingi á sínum tíma ef marka má orð háttvirts þingmanns róberts marshall formanns allsherjarnefndar þó ekki hafi hann treyst sér til að ganga lengra en raun ber vitni en háttvirtur þingmaður sagði meðal annars orðrétt með leyfi forseta

hins vegar er það einfaldlega svo að ef maður lætur pragmatíkina ráða ég leyfi mér að sletta því orði í ræðustól alþingis er hér á ferðinni frumvarp sem er góð sátt um milli meiri hluta þings og allra stjórnmálaflokka og því öruggt að þær breytingar sem hér eru kynntar til sögunnar gangi í gegn hins vegar hef ég sjálfur ákveðnar skoðanir í þá áttina hvað varðar nafnleyndargólfið sem hér er

jafnframt verið hreyft að fyrirtækjum eigi ekki að vera heimilt að styrkja stjórnmálaframbjóðendur eða stjórnmálasamtök í byrjun október tvö þúsund og tíu birtust niðurstöður skoðanakönnunar um efnið dagana áttundi til fimmtánda september tvö þúsund og tíu kannaði capacent gallup afstöðu almennings til styrkja frá fyrirtækjum og einstaklingum til stjórnmálamanna og stjórnmálasamtaka í ljós kom að afgerandi meiri hluti eða sextíu og átta prósent eru andvíg því að íslenskum stjórnmálamönnum og stjórnmálasamtökum sé heimilt að taka við fjárframlögum frá fyrirtækjum þá segjast sjötíu og níu prósent þjóðarinnar andvíg því að stjórnmálamönnum og stjórnmálasamtökum sé heimilt að taka við fjárframlögum frá einstaklingum án þess að nafn þess einstaklings sem veitir styrkinn sé gefið upp niðurstöður könnunarinnar tala sýnu máli jafnframt benda þær til þess að yfirgnæfandi meiri hluti almennings styðji hugmyndir hreyfingarinnar í þessum efnum til að fylgja málinu eftir hafa þingmenn hreyfingarinnar nú lagt fram þetta lagafrumvarp helstu breytingar frumvarpsins eru þær að banna framlög lögaðila til stjórnmálasamtaka og takmarka fjárframlög einstaklinga við tvö hundruð þúsund krónur þó þannig að framlög hærri en tuttugu þúsund krónur skulu gerð opinber innan þriggja daga frá því að þau voru móttekin þá er lagt til að horfið verði frá því fyrirkomulagi að stærri stjórnmálasamtök fái hærri fjárframlög frá hinu opinbera en þau stjórnmálasamtök sem eru minni fleiri aðilar í samfélaginu hafa vakið máls á fjármálum stjórnmálasamtaka til að mynda hefur lýðræðisfélagið alda sent stjórnlagaráði erindi sem fjallar meðal annars um efnið frú forseti í greinargerðinni með frumvarpi þessu segir orðrétt með leyfi forseta með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á lögum um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra númer hundrað sextíu og tvö tvö þúsund og sex þær breytingar sem lagðar eru til eru í samræmi við markmið laganna um að draga úr hættu á hagsmunaárekstrum og tryggja gagnsæi í fjármálum sem og að auka traust á stjórnmálum og efla lýðræði helstu breytingar frumvarpsins eru þær að banna framlög lögaðila til stjórnmálasamtaka og að takmarka fjárframlög einstaklinga við tvö hundruð þúsund krónur þó þannig að framlög hærri en tuttugu þúsund krónur skuli gera opinber innan þriggja daga frá því að þau voru móttekin þá er lagt til að horfið verði frá því fyrirkomulagi að stærri stjórnmálasamtök fái hærri fjárframlög en þau sem eru minni lagt er til að stjórnmálasamtök fái fjárframlag sem þarf til að reka skrifstofu og fundaraðstöðu í hóflegri stærð í hverju kjördæmi stjórnmálasamtök fái einnig framlög til að greiða framkvæmdastjóra laun sem og starfsmanni í hálfu starfi í hverju kjördæmi fyrir sig þá verði fjárframlög til þingflokka þau sömu fyrir alla flokka hvað varðar framlög vegna kosninga er í frumvarpinu gert ráð fyrir jöfnu framlagi til stjórnmálasamtaka sem bjóða fram á landsvísu en bjóði stjórnmálasamtök ekki fram í öllum kjördæmum fái þau fjárframlag í samræmi við fjölda frambjóðenda þeirra sem hlutfallstölu af hundrað tuttugu og sex frú forseti það er hvergi gert ráð fyrir í stjórnskipan íslands að lögaðilar svokallaðir eða fyrirtæki eigi aðkomu að lýðræðislegri ákvarðanatöku í kosningum og það er í hæsta máta óeðlilegt að lögaðilar geti í rauninni keypt sér stuðning með því að leggja fé til stjórnmálamanna og stjórnmálasamtaka sú umræða sem nýverið hefur verið hér á landi varðandi meinta mútuþægni eins alþingismanns og þá stöðu að hann hefur nú í huga að höfða meiðyrðamál á hendur öðrum þingmanni vegna ummæla hans um meintar mútur dregur skýrt í ljós þann vanda sem alþingi stóð frammi fyrir á sínum tíma þegar fjármál til stjórnmálaflokka voru miklu lausari í reipum en sá vandi er enn til staðar sá vandi að stjórnmálamenn og stjórnmálasamtök geti tekið við framlögum frá lögaðilum og að framlög geti líka verið nafnlaus

að það sé nægilegt gagnsæi viðhaft í íslenskum stjórnmálum þetta frumvarp er mikilvæg breyting á lögum um

það sker á tengsl viðskiptalífs og stjórnmála og það er einmitt eitt af þeim meginatriðum sem skýrsla rannsóknarnefndar alþingis telur mjög mikilvægt að koma skikki á frumvarpið bannar framlög frá lögaðilum og takmarkar framlög frá einstaklingum við tvö hundruð þúsund krónur öll framlög umfram tuttugu þúsund króna verður að gera opinber framlög frá ríkinu skiptast jafnt á þau stjórnmálasamtök sem eiga menn á þingi og þau sem ná ákveðinni lágmarksstöðu eða tvö og hálft prósent af atkvæðafjölda í kosningum fá helming framlagsins það er auka mikilvægt að hafa í huga að þessar breytingar munu efla frekar traust á stjórnmálum stjórnmálamönnum og alþingi það er í rauninni ekki boðlegt að það skuli vera uppi grunur um það bæði meðal þingmanna og meðal almennings að þingmenn hafi þegið mútur þetta er umhverfi sem íslensk stjórnmál verða að komast út úr ef það á einhvern tíma aftur að takast að byggja upp traust milli þings og þjóðar það þarf ekki að okkar mati og það kemur skýrt fram einfaldlega í nágrannalöndunum það þarf ekki svona mikið fé í stjórnmál í áróður og í auglýsingar stór hluti af fé til stjórnmálaflokka fyrir kosningar til dæmis fer í auglýsingar í ljósvakamiðlum í flestöllum nágrannalöndum eru slíkar auglýsingar til dæmis einfaldlega bannaðar það hefur lengi legið fyrir og verið uppi á borðinu og sérstaklega kemur það skýrt fram í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis að þingmenn hafa tekið við fé og sumir hafa tekið við stórfé það veltir upp atriðum sem óþægilegt er að tala um og sem óþægilegt er að horfa á og það hefur búið til umhverfi vantrausts við verðum með einhverjum hætti að skera á

eru á þingi og þeir stjórnmálaflokkar sem starfa í stjórnmálum séu ekki á mála hjá einhverjum aðilum sem ekki er vitað um tengsl ráðherra tengsl þingmanna og tengsl stjórnmálamanna við viðskiptalífið þurfa að vera uppi á borðum með miklu skýrari reglum heldur en hingað til og þetta frumvarp sem við leggjum fram mun svo sannarlega leiða til breytinga á þeim vettvangi sem verða til mikils batnaðar